Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo assistere e sostenere in modo coordinato l'impegno di tutti i paesi del mondo impegnati nella lotta al terrorismo, favorendo il processo di pacificazione. Lo facciamo per tutelare ogni persona noi stessi, la nostra sicurezza, la nostra società e i suoi principi. Un approccio globale appunto nella lotta contro il terrorismo, signor Presidente, non deve e non può limitarsi ad affrontare i conflitti più prossimi come quello in Libia, ma deve estendere la nostra azione in modo coordinato fino ad includere l'intera rete internazionale del terrore.

Nell'Africa subsahariana appunto, il caos in cui è piombato il nord della Nigeria, sconvolta dalla sete islamista Boko Haram è una di queste crisi dimenticate. Una minaccia del tutto identica a quella rappresentata dal gruppo terroristico Daesh in Libia e in Medio Oriente. Non possiamo più assistere indifferenti e rimanere indifferenti di fronte alla barbarie ovunque si consumi.